Señora presidenta, hace unos días teníamos la confirmación de que la Administración Trump decidía imponer aranceles sobre el aluminio y sobre el acero, también sobre los europeos, alegando motivos de seguridad.

En mi región, en Asturias, tenemos empresas muy importantes tanto del acero como del aluminio, empresas que pueden verse perjudicadas por esta amenaza proteccionista de la Administración Trump, no tanto porque exportemos una gran cantidad a los Estados Unidos, sino por el posible efecto de desviación de comercio de esos aranceles. Apoyo, por tanto, la respuesta firme, la respuesta rápida de la Comisión Europea y exijo que este Parlamento Europeo siga muy de cerca la actividad de la Administración Trump.